Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als Zweites darf ich das Thema Gebäudemanagement ansprechen.

Das betrifft nur einige wenige Teilbereiche und da sollte doch der Effizienz wegen auch über eine Verlagerung nachgedacht werden dürfen.